Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte Ihnen unser deutsches landwirtschaftliches Sozialversicherungssystem vorstellen. Wir haben Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Alterskassen, finanziert durch die Mitgliedsbeiträge der Landwirte und durch einen Bundeszuschuss. Leider sind die Unfälle auch bei uns extrem hoch Wir haben 1,5 Millionen Unternehmen, und im letzten Jahr wurden 150

Auch die psychischen Belastungen nehmen in der Landwirtschaft enorm zu.

All das sind Dinge, die wir dringend brauchen.

Was kann die EU Ebene tun? Vielleicht sollten wir im Mehrfachantrag tatsächlich auch die Betriebssicherheit abfragen. Leider hat das Tierwohl ja einen höheren Standard als das Menschenwohl. Das könnten wir hier integrieren.

Und wir müssen uns überlegen, ob wir in der GAP im Rahmen der zweiten Säule vielleicht nicht auch für mehr Sicherheit auf Forstwegen oder im Forst schaffen können. All das sind wichtige Themen. Ich danke meiner Kollegin, dass sie dieses Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt hat.